Myslím si, že do budoucna bude opravdu třeba upravit některé vztahy, jako je otázka odpovědnosti autonomních robotů za škodu, kterou způsobí, bude třeba řešit otázku případného systému pojištění za škodu, která těmito stroji může být způsobena.

Je tam celá řada věcí, která podle mého názoru s tímto tématem nesouvisí. Myslím si, že otázky, které mají sociální charakter, jako je otázka zavedení všeobecného základního příjmu, to jsou věci, které s občansko právními aspekty robotů nesouvisí, a třeba pro mě to přináší určitý problém, zda zprávu bez dalších otázek podpořit. Stejně tak bych chtěl říci, že mám problém už se zmiňovaným statusem elektronické osoby. Zkrátka a dobře, evropské právo, které pochází z římského práva, dva tisíce let rozeznává fyzickou osobu a právnickou osobu. Je to jasné, je to dané, je to náš civilizační základ.